Doamnă președintă, domnule președinte Tusk, ați început prezentarea cu un lucru care îmi place foarte mult și îl cer și îl cerem și noi ca cetățenii, cele patru milioane de cetățeni să nu aibă de suferit și cred că este o decizie înțeleaptă a Consiliului. Al doilea punct important este cel legat de acordul care va fi între Marea Britanie și Uniunea Europeană. Nimeni nu trebuie să fie pedepsit, însă trebuie să avem grijă ieri am dezbătut aici globalizarea. Este foarte important ca prin acest acord să nu aibă de suferit piața internă a Uniunii Europene.

Săptămâna trecută domnul președinte Juncker a fost în țara mea și a văzut că România este pro Europa. Deci trebuie să protejăm cetățenii și să facem un acord comercial care să fie benefic pentru ambele părți și nu trebuie, într adevăr, cetățenii care au votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană din Marea Britanie pentru că aici se vorbește ca și cum toți cetățenii din Marea Britanie ar fi dorit ieșirea doresc ca și cetățenii din Marea Britanie să fie protejați.